So wird die Türkei aufgefordert, die hohen Zollsätze wie z.

Es gibt natürlich auch Verbesserungen, die die Türkei in der letzten Zeit erzielt hat, der Kommissar hat darauf hingewiesen.

Wir müssen die Türkei auch auffordern, das Zusatzprotokoll zu dem Assoziierungsabkommen vollständig umzusetzen.

Deshalb möchte ich mich besonders beim Berichterstatter bedanken, dass es ihm gelungen ist, in einer sehr offenen und guten Zusammenarbeit mit allen Schattenberichterstattern diesen Text so zu verfassen, dass wir uns alle darin wiederfinden können, was auch die Abstimmung im Ausschuss gezeigt hat.